Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Gospe iz Ministrstva za finance, ostali prisotni, lep pozdrav. Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini. Predlog zakona zasleduje cilj znižanja davčnih obremenitev dela, povečanje neto plač ter dvig produktivnosti, ki ga lahko prinese davčna razbremenitev najbolj kvalificiranih zaposlenih. S ponovno uvedbo usklajevanja davčnih olajšav njihov obseg lahko prilagodimo spreminjanju življenjskih stroškov in jih tako uskladimo z realnimi ekonomskimi procesi, ki se odvijajo v družbi. Poglavitne rešitve predlaganega zakona predvideva povečanje zakonske določene splošne olajšave iz tri tisoč tristo cela sedemdeset evrov na letno, na enotno olajšavo sedem tisoč evrov letno. Poleg se se predlaga znižanje petdeset procentov dohodninske stopnje na triinštirideset procentov. Predlog zakona ponovno uvaja usklajevanje davčnih olajšav, govorimo o splošni olajšavi, osebni olajšavi, posebna olajšava za vzdrževane družinske člane in olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Stališče poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke je, da se za, predlog zakona treba podpreti, pa čeprav po oceni vlade iz časa, pravi, da na, levi, na eni strani izpad prilivov v državni proračun iz naslova dohodnine in znižanja najvišje dohodninske stopnje na triinštirideset. Na drugi strani, se pravi, govorim, slišali smo več različnih, ocen, koliko bi to bilo, med petsto in šeststo milijoni evrov. Na drugi strani pa vlada pričakuje večjo potrošnjo, posledično večji priliv iz naslova potrošnih davkov. Tudi predvideva večjo gospodarsko aktivnost, kar bi pozitivno vsekakor vplivalo tudi na državni proračun. Tega sicer vlada ne more izmeriti v vrednosti. Še enkrat poudarjam, da v Slovenski nacionalni stranki predlogu zakona ne nasprotujemo in ga bomo podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.